Ja, naprej eno pojasnilo. Ni res, da Avstrijci v vsakem primeru dajo najcenejšo pa najdražjo stran, v tem konkretnem primeru so izbrali najcenejšo ponudbo tudi Avstrijci. Vendar pa nismo dobili odgovorov na nobeno od vprašanj, še več, jaz mislim, da smo zelo jasno slišali, da predsednik vlade ne bo storil ničesar, da bi se zagotovila neodvisnost Državne revizijske komisije - vsaj videz te nepristranskosti in neodvisnosti. Tudi ne bo storil očitno ničesar, da se projekti ne bi po nepotrebnem preplačevali, kajti v konkretnem primeru govorimo o tem, da je bil izločen ponudnik, ki ima vse strokovne reference za izvedbo takega posla, kot je bil razpisan, vse, in je bila odločitev glede na sestavo senata, ki sem jo prebral, gotovo politična in motivirana iz drugih razlogov in ne iz strokovnih. Bil je izločen ponudnik, ki bi dela lahko kvalitetno in časovno, tako kot so bila razpisana, tudi opravil in dela bi se lahko že izvajala. Vsak dan, ko se odlagajo, nastaja dodatna škoda. Dodatna škoda bo pa seveda nastala ne samo pri tem projektu, ki bo dražji, bistveno dražji kot bi bilo potrebno, da bi bil, pač pa pri tudi vseh naslednjih projektih, kajti to je sedaj signal za vse tiste, ki so še imeli interes delati v Republiki Sloveniji, naj tega ne počno. Posledično bo največji pribitek pri gradnji enotirne proge Divača-Koper, največji, ker bo tam ta razmak, ki bo mogoče bistveno večji kot pri, pri stomilijonskem projektu, kar predstavlja investicija Karavanke. Tako da mislim, da mora državni zbor opraviti razpravo. Če predsednik vlade ne bo naredil ničesar, potem je državni zbor tisti, ki mora ukrepati, in državni zbor je tisti, ki mora, če predsednik vlade tega noče storiti, sprejeti zakonodajo, ki bo preprečila politizacijo politične odločitve v takih primerih in ki bo zagotovila neodvisnost odločanja in ki ne bo dopuščala dvoma o tem, da je bila neka odločitev politično ali kako druga drugače motivirana in pristranska, in ki bi jo bo omogočala, se pravi regulativo, ki bo omogočala dvostopenjsko stopnjo pravnega varstva. Tako kot imajo to naši severni sosedje, pa zaradi tega postopki niso nič daljši, še več, krajši so. Najbolje bi storili, glede na razmere, v katerih smo, če bi za izvedbo pooblastili avstrijsko stran. Dela bi se že začela, bistveno cenejša bi bi bila kot sicer in ogromno energije in časa bi si lahko prihranili. Seveda tega ne bomo nar dili, ker smo suverena država, ampak če kje, bi bil skupen projekt in skupno podjetje, kot ga imamo na primeru enotirne proge, ki teče v celoti v Republiki Sloveniji smiseln v tem primeru, ker gre za mednarodni projekt, kot to recimo počnejo Italijani in Francozi, ampak tega tukaj ni. Nisem dobil odgovora, ali bo ta odločitev Državne revizijske komisije kakorkoli razveljavljena, odpravljena, prav bi bilo, da bi bila. Jaz mislim, da na podlagi vsega tega, lahko ugotovimo, da zakonodaja, ki jo imamo danes, odpira široko polje korupcijskih tveganj, zato jo je potrebno spremeniti, in o tem predlagam, da opravimo razpravo. Hvala lepa.